Madame le Président, Madame le Commissaire, chers collègues, la multiplication des catastrophes naturelles majeures et les pressions budgétaires actuelles ont pour conséquences que l'Union européenne doit vraiment renforcer sa capacité de réaction aux catastrophes et utiliser au mieux ses

À la suite des nombreuses demandes de notre Parlement, il est temps, bien sûr, que la Commission européenne fasse des propositions législatives ambitieuses d'ici fin 2011 pour la création, enfin, d'une véritable force européenne de protection civile, qui consisterait en un engagement de certains États membres à mettre volontairement à disposition des modules de protection civile identifiés à l'avance et prêts à intervenir immédiatement pour des opérations de secours de l'Union européenne en cas de catastrophes majeures.